oběťmi především sexuálního násilí, diskriminace, šikany či komerčního nebo účelového zneužívání profilů. Je šokující, jak některé firmy bez zábran zneužívají nevědomost a nezkušenost těchto nezletilých pro svůj profit a komerční účely. Děti často nepoznají, co je reklama, a co patří k obsahu samotné webové stránky. V rámci reklamních internetových kvízů a her pak děti